Signor Presidente, onorevoli colleghi, Primo ministro, è un grande onore oggi darle il benvenuto nelle Sue nuove funzioni di Primo ministro in questo emiciclo che, come Lei ha ricordato, conosce bene per essere stato deputato durante quasi dieci anni. Un onore ancora più grande perché Lei non solo è l'ultimo capo di governo prima delle prossime elezioni europee, ma anche per aver enunciato nel suo discorso, e La ringraziamo, importanti prospettive sull'Unione che avremo il dovere di costruire dopo il 26 maggio e, per queste ragioni, Le porgo il benvenuto a nome del gruppo dei Socialisti e Democratici. Come ultimo capo di governo che viene a visitare questo Parlamento, che è ormai agli sgoccioli dell'ottava legislatura, la Sua visita è per noi anche un'eccellente opportunità per discutere sul Suo paese, la Lettonia, e il ruolo all'interno dell'Unione europea. Per noi parlamentari europei, è sempre un evento positivo incontrare uno dei nostri ex colleghi, come molti hanno ricordato, nelle vesti di rappresentanti di un esecutivo nazionale. Ne siamo lieti, speriamo che aumentino. Detto questo, siamo portavoce in questa Assemblea di un'aspirazione comune e concreta dei cittadini europei, quella di costruire insieme un'Unione forte per essere in grado di affrontare le sfide del nostro tempo, poiché, da solo, uno Stato membro che sia di piccole dimensioni come il suo o con una popolazione maggiore come il mio paese, l'Italia o la Francia o altri, non solamente Lei ce lo ha ricordato, non può fare nulla contro gli effetti negativi della globalizzazione o dei cambiamenti climatici, ma neppure può assicurare la propria difesa o garantire uno sviluppo economico al suo paese di una certa importanza. Per inciso, Presidente Juncker, anch'io come Lei amo l'Europa, ma milito per gli Stati Uniti d'Europa, Stati al plurale, non al singolare, quindi, non grande Stato europeo ma degli Stati Uniti veramente d'Europa e quindi non vedo dov'è il problema. Grazie comunque per il Suo impegno per l'Europa, anche da parte del mio gruppo, visto che oggi, come ha ricordato, è la Sua ultima presenza in questo Parlamento. Abbiamo apprezzato il Suo impegno, se non per gli Stati Uniti d'Europa per un'Europa unita, che forse è ancora di più degli Stati Uniti d'Europa. Signor Primo ministro, speriamo che quello che ci ha detto rappresenti un più grande impegno europeo del Suo governo, che fino ad ora ha manifestato alcuni segnali di ambiguità riguardo appunto al suo colore europeista. In un contesto in cui gli Stati europei non riescono più a pesare individualmente nello scacchiere internazionale, non sarebbe il tempo, come ha ricordato anche il collega, di porre fine alla regola dell'unanimità nelle decisioni del Consiglio, che anche Lei d'altronde sostiene ed accetta, regola che valorizza purtroppo solo gli interessi individuali e particolari degli Stati membri a scapito dell'interesse generale dell'Unione? Vuole continuare a svolgere la funzione di cane da guardia di un conclave europeo dove le decisioni necessarie sono continuamente rimandate o persino non prese, proprio quando il bisogno di un'Europa forte è così doveroso ed inderogabile, Lei ce lo ha ricordato. In quale capitolo vuole trovarsi nei libri di storia, dalla parte degli interessi dei cittadini europei o di coloro che avranno difeso l'interesse di élite moderatamente e tiepidamente europeiste? Mi permetto di insistere, vuole trovarsi dalla parte di chi ha reso il progetto europeo in attivo, proteggendo il dominio riservato di un gruppo o di una élite o dalla parte di chi ha dato allo stesso progetto gli strumenti utili, compreso anche un bilancio per sviluppare appieno le proprie potenzialità? Per noi socialisti e democratici, l'Europa si costruisce attraverso la legge e mediante il rispetto. I diritti umani, naturalmente, ma anche i diritti civili, nonché il rispetto della parola data alla comunità. Da gennaio le affermazioni che Lei ha espresso in Europa e nel Suo paese hanno sollevato numerose domande alle quali vorremmo Lei desse qualche risposta. In primo luogo, a proposito del rispetto dell'impegno europeo per il ricollocamento dei rifugiati in Europa. Lei ha affermato di essere contrario a questo reinsediamento. Ma come fare le redistribuzioni?

Questa posizione contraddice quel principio di solidarietà che Lei ci ha richiamato e che si applica a tutte le nostre politiche comunitarie compresa ad esempio la politica di coesione. Quindi che cosa ci può dire concretamente su questa questione? In secondo luogo, che dire del Suo rifiuto di sostenere il lancio della procedura di infrazione sulla base dell'articolo 7 nei confronti di Ungheria e Polonia. Come spiega questo Suo rifiuto, con le Sue critiche giuste alla politica di Vladimir Putin e al Suo sostegno nei confronti dell'asse di estrema destra che va appunto da Salvini a Orbán? Può illustrarci le sue opinioni in proposito? Non ritiene che questa sia una contraddizione? Ultimo punto, ma non per importanza, quali sono le misure messe in atto dal Suo governo di fronte all'inasprimento delle discriminazioni nei confronti delle persone LGBT? Nella relazione della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza dello scorso marzo, questa Commissione indica gravi disfunzioni nell'attuazione di misure a tutela di queste minoranze. La nostra Unione è un'Unione sotto il segno della tolleranza e Lei e il Suo paese, come ci ha ricordato, ne fanno parte e ne condividono i valori. La ringrazio, ancora una volta, per il suo intervento e anche per le risposte che vorrà dare alle mie domande.